Dovolil bych si náš zrak možná upřít ještě k další okolnosti. Čína podepsala skutečně řadu lidskoprávních smluv v období minulých vlastně 70 let od konce druhé světové války a v zásadě je bezostyšně porušuje. Já si myslím, že my musíme vest s Čínou dialog, musíme mluvit, protože my můžeme. A je fakt, že řada lidí, kteří v Číně jsou, mluvit nemůže. Nám nic nehrozí a vysíláme do Číny řadu delegací za instituce Evropské unie, myslím si, že bychom měli opravdu každé takové příležitosti využít a na každé takové delegaci o závažném porušování lidských práv mluvit.